Ich glaube, dass die Europäische Investitionsbank große Aufgaben vor sich hat, gerade wenn es um Beschäftigung geht. Wir sollten auch jenen Unterstützung bieten, die sich selbständig machen wollen, und vor allem den kleinen und mittleren Betrieben.

80 der neuen Beschäftigung entsteht in Betrieben, die nicht älter als fünf Jahre sind.

Und nur eine vernünftige Bildung der Wertschöpfungskette beinhaltet dann natürlich auch qualifizierte und gute Arbeitsplätze. Deshalb ist das Europäische Parlament der Meinung, dass wir hier so schnell wie möglich diese Maßnahmen setzen sollten. Das ist für unsere Zukunft ein ganz wesentlicher Faktor, um hier erfolgreich international tätig zu sein, und vor allem in jenen Ländern, die eine sehr geringe Industriequote haben und in denen die Arbeitslosigkeit am größten ist, damit wir unser Ziel der 20 Reindustrialisierung dementsprechend wieder erreichen können.